Rozmawiamy w Parlamencie Europejskim, zanim Komisja stworzy tę strategię, gdyż chcieliśmy wpłynąć pozytywnie na działania Komisji.

Taki ambitny program Parlament Europejski w większości oczywiście nie wszyscy, jak zwykle w demokracji jest w stanie poprzeć. Mówimy tutaj o wielu sprawach, najbardziej o wykorzystaniu technologii kosmicznych. To jest ważne, ale jeszcze ważniejsza jest przewaga technologiczna, którą zawsze uzyskiwały kraje, które przodowały w technologiach kosmicznych. Ta przewaga technologiczna trwa różnie, nawet trzy lub cztery dekady. Jest to perspektywa, o której myślimy, jeśli inwestujemy w dobre, najnowocześniejsze technologie kosmiczne. Uważamy w Parlamencie Europejskim, tak jest przynajmniej w komisji ITRE, że nakłady na ambitną politykę kosmiczną to nie są zwykłe wydatki.

Jeszcze raz podkreślam ambicje kosztują, ale ich brak kosztowałby nas znacznie więcej. Zwiększy naszą zależność od innych, zmniejszy bezpieczeństwo, narazi nas na marnowanie potencjału naszego przemysłu, przyczyni się do drenażu mózgów. A więc zachęcamy do ambitnego programu.